Tengo que señalar ―porque lo he visto antes― que quería formular una pregunta a un colega anterior y, como no ha tenido la oportunidad de hacerlo, me pregunta a mí y hace un pregunta, en fin, que podía habérsela hecho a cualquier otro miembro de la Cámara. Yo he dicho lo que quería decir. Quería decir que deseaba una iniciativa más rápida, más ambiciosa, y más europea. Y he querido decir que apoyo a la Comisión en imponer, o por lo menos forzar, a los Estados miembros a poner en marcha un marco de calidad que dé una respuesta no solo cuantitativa, sino también cualitativa al problema del paro juvenil.